Señor Presidente, la competitividad presente y futura de la Unión tiene mucho que ver con la consecución de un mercado único digital, pero, no obstante, quiero expresar que la propiedad intelectual no es un problema. Constituye la estructura jurídica sobre la que se asienta un sector que aporta más del 4 del producto interior bruto, creador de empleo y que alberga líderes mundiales en la industria cultural y editorial.

No podemos perder pie en la industria de contenidos. No solo estaría en riesgo la industria estaría en juego nuestra propia identidad cultural. Construyamos, pues, una unión digital sobre cimientos sólidos que garantice el acceso igualitario, la inclusión de todos los ciudadanos y el desarrollo de industrias culturales, creativas e innovadoras.